Brałem udział w wysłuchaniach, które miały miejsce kilka lat temu w Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, gdzie rzeczywiście bardzo szczegółowo analizowano sytuację w poszczególnych krajach. Jeśli chodzi akurat o Polskę, to nawet niezależni eksperci i obserwatorzy przyznawali, że jest to kraj, którego